Hvala lepa, predsednik. Predstavniki in predstavnice vlade, kolegi in kolegice! Devetsto trinajst dni zamujata dve vladi, da bi sprejeli to direktivo, da bi dejansko začeli uporabljati to direktivo. Vsak dan stane sedem tisoč devetsto šestinosemdeset cela šestdeset evra, to seveda pomeni sedem milijonov dvesto enaindevetdeset tisoč sedemsto petinšestdeset evrov kazni, skoraj sedem milijonov tristo tisoč kazni, kar seveda ni majhen denar. S tem denarjem bi lahko marsikaj počeli. In potem seveda dobimo drugič v državni zbor zakon, ki, prvič, ni bil obravnavan - to je bilo marca leta dva tisoč, osemnajst se pravi, tega leta -, tudi zaradi tega, ne, ker je zakonodajno-pravna služba dala številne pripombe. Med drugim tudi neko temeljno pripombo, in sicer da se spreminja devetinsedemdeset členov zakona od sto šestinsedemdesetih členov zakona in da je pravno, nomotehnično, strokovno, da se v takšnem primeru napiše novi zakon in ne spreminja obstoječi zakon. Vendar tako vlada Mira Cerarja, prejšnja vlada, kot vlada Marjana Šarca pač tem strokovnim napotilom ne sledi, ne sledita, ena ni sledila, druga sedaj ne sledi. Res pa je, da če pogledamo, seveda tisti, ki so pod tiste, ki podpisani pod ta zakon, če spustimo seveda tukaj ministra in, recimo, še državnega sekretarja, so ostale osebe dejansko iste, ki so tukaj pripravljale ta zakon v obeh vladah. Z drugimi besedami, pač zgodovina se ponavlja in zaradi tega dobivamo v državni zbor slab zakon in slabo zakonodajo. In nepregledno zakonodajo. Vendar to ni nenamenoma, to je namenoma. Zakaj? Zaradi tega, ker je revizija še kako pomembna dejavnost v današnjem svetu. Kako pomembno, pomembna, je najbolj pokazala pokazalo dejstvo takrat, ko se je začela zadnja kriza. Začela se je v Ameriki in takrat je ena največjih revizijskih služb Arthur Andersen čez noč propadla. Zakaj je propadla? Zaradi tega, ker je dajala nestrokovne, nepravilne, morda tudi namenoma, zavajajoče, zavajajoča revizijska poročila. In tudi v Sloveniji smo plačali finančno krizo s petimi milijardami bankam, ki so bile revizijsko vse pregledane in ni bilo nekih večjih nepravilnosti. In Agencija ni zaznala nekih večjih nepravilnosti, da bi nastalo nekaj takega, da bi bilo nekaj zavrnjeno, da bi banka morala nekaj popravljati, da bi morala popravljati svoje finančne izkaze in tako naprej. In sedaj se dejansko zgodovina ponavlja. Dobivamo zakon, ki je nepregleden, ki je nestrokoven, ki je neusklajen s stroko, pod pritiskom, da ga je treba seveda sprejeti, zaradi tega, ker plačujemo kazni, ker se zamuja devetsto trinajst dni, to je dve leti in pol, gospe in gospodje, zamujata dve vladi, in so sedaj je to pred poslanci, kot dejstvo - sprejmite ali ne sprejmite, vendar če ne boste sprejeli, se zavedajte, da boste potem vi odgovorni za plačilo nadaljnje škode, ki se tukaj da. Ne, gospe in gospodje z vlade! Vi ste odgovorni za to, da pripravite strokovni predlog zakona. Vi ste odgovorni za to, da pripravite usklajen predlog zakona s stroko. In tega dejansko niste naredili. Zaradi tega v Slovenski demokratski stranki tega zakona ne bomo podprli. Hvala lepa.